frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tólf með því legg ég fram mitt þriðja fjárlagafrumvarp á þessu kjörtímabili þó að í raun og veru væri rétt að tala um hálft fjórða frumvarp miðað við þær viðamiklu aðgerðir sem ráðist var í á sviði ríkisfjármála á miðju ári tvö þúsund og níu með virkni á síðari hluta ársins af þessum frumvörpum held ég að hljóti mega fullyrða að þetta megi teljast það mildasta þegar horft er til umfangs þeirra aðgerða sem í því birtast þannig er aðgerðum bæði á útgjalda og tekjuhlið mun umfangsminni en verið hefur í tveimur eða þremur fyrri tilvikum og verður það nánar skýrt hér á eftir frumvarpinu fylgir að þessu sinni jafnframt skýrsla um ríkisfjármálastefnu næstu ára það er þetta rit hér ríkisbúskapurinn tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fimmtán skýrsla um áætlun í ríkisfjármálum og kemur þetta rit í raun í staðinn fyrir hið hefðbundna fyrra hefti eða litla hefti sem venjulega hefur fylgt fjárlagafrumvarpi undanfarin ár með flestum þeim upplýsingum sem þar hefur verið að finna og auðvitað miklum gögnum til viðbótar okkur er öllum ljóst háttvirtum þingmönnum hvaða viðfangsefni við höfum verið að fást við á sviði ríkisfjármála undanfarin ár viðfangsefni sem eru vel þekkt í nálægum löndum einkum hefur það þó verið í evrópu og bandaríkjunum þar sem menn hafa unnið úr miklum efnahagserfiðleikum sem gengu í garð á árinu tvö þúsund og átta árin þar á undan höfðu einkennst af miklu ójafnvægi ósjálfbærum og skuldadrifnum vexti og mikilli þenslu í

sem lauk svo með miklum látum þegar blaðran sprakk á árinu tvö þúsund og átta síðan þá hefur stór hluti af baráttu stjórnvalda snúist að því að ná tökum á ríkisfjármálum sem urðu víða fyrir miklu áfalli og erfiðust hefur staðan verið í þeim ríkjum eðli málsins samkvæmt sem voru mjög skuldsett fyrir að þessu leyti er margt líkt með stöðu íslands og því sem glímt er við í fjölda þróaðra hagkerfa og kennt við hina alþjóðlegu fjármálakreppu en engu að síðu er ísland jafnframt sér á báti það helgast af því að atburðirnir á íslandi árið tvö þúsund og átta og það sem á eftir fylgdi eru nánast án fordæma í seinni áratuga hagsögu þróaðra ríkja hér hrundi stærstur hluti fjármálakerfisins á einni viku gengi gjaldmiðilsins féll á skömmum tíma um nálægt fjörutíu prósent og tæplega ellefu prósent samdráttur í landsframleiðslu fylgdi í kjölfarið á árunum tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu atvinnuleysi fór úr því að vera hverfandi lítið um eitt prósent í rúmlega níu prósent á fáeinum mánuðum verðbólga var átján prósent og vextir himinháir en ekki síst birtist þetta hrun í mjög harkalegum viðsnúningi í ríkisfjármálunum á árunum fyrir tvö þúsund og átta var ríkissjóður rekinn með nokkrum en þó að mínu mati allt of litlum afgangi og vaxtagjöld ríkissjóðs voru ekki teljandi

en árið tvö þúsund og átta snerist afkoman algjörlega við og var útkoman neikvæð upp á fjórtán komma sex prósent af vergri landsframleiðslu og síðan aftur níu prósent árið tvö þúsund og níu þetta skýrist af gríðarlegum töpum sem ríkið varð að taka á sig með tilheyrandi skuldaaukningu en einnig og ekki síður hinu að tekjur féllu mjög hratt og útgjaldaaukning varð upp á tugi milljarða í raun var þessi sveifla upp á tugi milljarða króna á hvora hlið í minnkuðum tekjum og auknum útgjöldum það varð alveg ljóst að vaxtakostnaður ríkisins mundi aukast gríðarlega og það hefur hann gert en jafnframt að hann kæmi til með að sliga ríkissjóð og gera stöðu ríkissjóðs óviðráðanlega og ósjálfbæra á skömmum tíma ef ekki yrði gripið til aðgerða það dugðu því engin vettlingatök til að takast á við þær aðstæður sem blöstu við í ríkisfjármálum og efnahagsmálum landsins á fyrri hluta árs tvö þúsund og níu það var öllum ljóst að ráðast þyrfti í umfangsmiklar aðgerðir ætti að takast að verja þótt nær sé að segja að endurheimta efnahagslegt sjálfstæði landsins

ég leyfi mér að halda því fram að ákvarðanir nýrrar ríkisstjórnar um að grípa strax til aðgerða í ríkisfjármálum fyrir mitt ár tvö þúsund og níu hafi skilað miklu og eigi óumdeilanlega sinn þátt í því að staðan nú er betri en gert var ráð fyrir að hún yrði á þessum tímapunkti miðað við til dæmis upphaflega samstarfsáætlun stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins markmið þeirrar efnahagsáætlunar sem þar var unnið eftir hafa verið einföld og skýr fyrst og fremst tvö grunnviðmið voru sett fram hvað afkomu ríkissjóðs varðar annars vegar hefur verið miðað við að frumjöfnuður í rekstri ríkisins það er rekstrarafkoma án fjármagnstekna og fjármagnsgjalda yrði orðinn jákvæður árið tvö þúsund og ellefu og hins vegar stefnt að heildarjöfnuði að vaxtajöfnuði meðtöldum á árinu tvö þúsund og þrettán er fjárlagafrumvarp kom fram fyrir árið tvö þúsund og ellefu var þetta markmið uppfyllt og sömuleiðis gerir áætlun ársins í ár ráð fyrir að það náist miðað við rekstrargrunn það að jákvæður frumjöfnuður náist á rekstrargrunni er mjög stór áfangi því að þá er undirliggjandi grunnrekstur ríkisins kominn í jafnvægi og afgangur tekinn að myndast til að mæta fjármagnskostnaði öllum er ljóst hvert umtalsverður hallarekstur ríkissjóðs leiðir og þegar hann er af þeirri stærðargráðu sem við stóðum frammi fyrir á árunum tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu er ljóst að slík staða leiðir mjög hratt til ósjálfbærrar stöðu viðvarandi hallarekstur kallar þá á auknar lántökur og auknar vaxtagreiðslur ár frá ári sem verður að mæta með enn þá harkalegri ráðstöfunum síðar sjálfbærni í ríkisrekstrinum og í hinum opinbera búskap er því alger lykilforsenda fyrir ísland jafnt og önnur lönd sem vilja skipa sér á bekk með þróuðum þjóðum sem haldið geta uppi öflugu velferðarkerfi og beitt ríkisvaldinu á skynsamlegan hátt stutt við farsæla hagstjórn og þar fram eftir götunum það var með þetta að leiðarljósi og það gríðarlega mikla verkefni

unnið var í samræmi við fyrrgreind markmið í efnahags og samstarfsáætlun stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins í þessu sambandi er rétt að fara nokkrum orðum um þá aðferðafræði sem fylgt hefur verið við að útfæra aðlögunaraðgerðir ef svo má að orði komast og við tölum um aðlögun ríkisfjármálanna eða hins opinbera búskapar að breyttum efnahagslegum aðstæðum á útgjaldahlið hefur í öllum tilvikum verið reynt eftir fremsta megni að hlífa velferðarþjónustu menntamálum og löggæslu en ná fram mun meiri hagræðingu oft tvöfaldri eða rúmlega það í almennum rekstri stjórnsýslu

það er til marks og í samræmi við þau markmið stjórnvalda að verja velferðarsamfélagið eins vel og kostur er enda er bæði félagslega og efnahagslega viðsjárvert að ganga þar of harkalega fram mörg önnur ríki hafa brugðist við erfiðri stöðu í efnahagslífi og reynt að ná tökum á sínum ríkisfjármálum með því með að fara í umfangsmiklar lækkanir á útgjöldum til velferðarmála þær ráðstafanir hafa víða verið gagnrýndar eru að sjálfsögðu umdeildar og óvinsælar í viðkomandi löndum en fræðimenn margir hafa sömuleiðis bent á að sé of hart gengið fram á því sviði geti það aukið enn á vanda ríkissjóðs og leitt til dýpkunar kreppunnar einnig er ljóst að mörg okkar telja félagslegar afleiðingar slíkra ráðstafana ekki forsvaranlegar sú leið hefur því ekki verið farin hér og þvert á móti ég hygg að ef menn bera saman aðgerðir íslenskra stjórnvalda frá og með miðju ári tvö þúsund og níu og til og með þessa dags og þess sem birtist í þessu fjárlagafrumvarpi sjái menn mikinn mun á því og gert hefur til dæmis verið í eystrasaltsríkjunum írlandi portúgal nú í grikklandi og svo framvegis á tekjuhliðinni hefur markmiðið verið í fyrsta lagi að stöðva tekjufall ríkissjóðs sem leiddi af samdrætti hagkerfisins án umfangsmikilla aðgerða á tekjuhlið er ljóst að fjárlagagatið hefði orðið til mikilla muna stærra og kallað á enn meiri erfiðleika eða niðurskurð síðar sem betur fer tókst að stöðva tekjufallið frá og með miðju ári tvö þúsund og níu eins og glöggt kemur fram í áðurnefndri skýrslu um ríkisfjármál aðgerðir á tekjuhlið hafa þó ekki eingöngu þjónað þessu markmiði heldur og því að birta pólitíska forgangsröðun og áherslur til dæmis í markmiðum um að auka jöfnuð í samfélaginu styrkja umhverfisvernd og ábyrga auðlindanýtingu og ná fram ýmsum fleiri markmiðum með framsæknum áherslum í skattkerfinu sannanlega hafa þær aðgerðir meðal annars dugað til þess að hlífa lægstu launum við allri frekari skattlagningu þrátt fyrir umfangsmiklar aðgerðir í tekjuöflun í úttekt hagstofunnar frá því í byrjun þessa árs kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta tekjubil á íslandi

þegar horft er til gini stuðuls og fimmtungastuðuls úr lífskjararannsókn hagstofu íslands tekjubilið hafði hins vegar breikkað árin þar á undan álagningin fyrir árið tvö þúsund og ellefu sem nú má nálgast í gögnum ríkisskattstjóra og liggur fyrir sýnir og að veruleg kjarajöfnun hefur átt sér stað í gegnum þær skattkerfisbreytingar sem ráðist hefur verið í ef borin er saman álagning ársins tvö þúsund og níu vegna tekna ársins tvö þúsund og átta og álagningin aftur nú tvö þúsund og ellefu vegna tekna ársins tvö þúsund og tíu kemur þetta mjög skýrt fram að lægri hluti tekjubilsins greiðir nú lægri skatta hlutfallslega af heildarlaunum en tveimur árum fyrr en efri hluti tekjuskalans og sérstaklega fólk með hæstu tekjurnar greiðir umtalsvert meira það er nákvæmlega sú útkoma sem að var stefnt sú færsla skattbyrðinnar á nýjan leik af lágum og meðallaunum upp á hærri laun þróunin hafði verið í öfuga átt mörg ár þar á undan meginniðurstaða frumvarpsins fyrir tvö þúsund og tólf er að bati á frumjöfnuði verði um þrjátíu og fimm komma níu milljarðar króna sem er nálægt tvö prósent af vergri landsframleiðslu og að frumjöfnuður verði orðinn jákvæður um fimmtíu og sjö komma fimm milljarða króna árið tvö þúsund og þrettán um þrjú komma eitt prósent af vergri landsframleiðslu allt miðað við rekstrargrunn en á greiðslugrunni yrði talan tvö komma fjögur prósent fyrir árið tvö þúsund og þrettán eins og áður segir er reyndar útkoman á greiðslugrunni það viðmið sem notast hefur verið við í samstarfsáætluninni með alþjóðagjaldeyrissjóðnum og við framlagningu síðustu langtímaáætlunar haustið tvö þúsund og tíu sem fyrr segir er áætlað að á rekstrargrunni verði frumjöfnuður jákvæður um nokkra milljarða króna á árinu tvö þúsund og ellefu fyrir árið tvö þúsund og tólf er byggt á áformum ríkisstjórnarinnar um ráðstafanir til að bæta afkomuna um rúmlega tuttugu og níu milljarða króna frá gildandi fjárlögum með því að auka tekjuöflun um tuttugu komma sjö milljarða króna og draga úr útgjöldum sem nemur um átta komma sex milljörðum króna er þá gert ráð fyrir að halli á ríkissjóði lækki um meira en helming á árinu tvö þúsund og tólf miðað við yfirstandandi ár þannig að heildarhallinn verði undir átján milljörðum króna tvö þúsund og tólf á sama tíma og afgangur á frumjöfnuði vaxi í tæpa fjörutíu milljarða króna líkt og áður er forgangsraðað í þágu velferðar og almannaþjónustu það er útgjaldamarkmið í velferðarmálum gera ráð fyrir minni samdrætti en á öðrum sviðum ríkisrekstrarins í frumvarpinu tvö þúsund og tólf eru sett fram almenn viðmið um samdrátt í útgjöldum þrjú prósent í almennri stjórnsýslu og þjónustu en eins og hálft prósent í velferðarmálum svo sem heilbrigðisþjónustu skólamálum löggæslu bótakerfum og sjúkratryggingum gert er ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs lækki um sex komma sex milljarða króna vegna þessara almennu aðgerða þessu til viðbótar er miðað við að útgjöld lækki um tvo milljarða króna vegna sértækra aðhaldsaðgerða er þetta til mikilla muna minni niðurskurður en var í fjárlögum ársins tvö þúsund og ellefu þegar aðgerðir á útgjaldahlið voru tæpir tuttugu og þrír milljarðar króna við gerð tekjuáætlunar fyrir ríkissjóð eins og hún birtist í fjárlagafrumvarpi tvö þúsund og tólf er byggt á þremur meginþáttum í fyrsta lagi fyrirliggjandi upplýsingum um þróun skattstofna eða breytingar á skattkerfinu miðað við stöðuna í dag í öðru lagi þjóðhagsspá hagstofunnar frá áttunda júlí síðastliðinn og í þriðja lagi áformum stjórnvalda um sértækar tekjuöflunaraðgerðir á næsta ári endurskoðun á tekjuáætlun fjárlaga fyrir yfirstandandi ár myndar grundvöll fyrir áætlun ársins tvö þúsund og tólf þar liggur fyrir að efnahagsþróunin á árinu tvö þúsund og ellefu hefur orðið heldur jákvæðari en reiknað var með í forsendum fjárlaga sem birtist meðal annars í aukinni eftirspurn þá fela þeir kjarasamningar sem gerðir hafa verið á vinnumarkaði að undanförnu í sér nokkru meiri launahækkanir á þessu ári en gert var ráð fyrir jafnframt er verðbólga nú talin verða þrjú komma níu prósent að meðaltali á árinu í stað tvö komma þrjú prósent í forsendum fjárlaga þetta eru meginástæður þess að frumtekjur ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og ellefu eru nú taldar verða níu milljörðum króna meiri að nafnvirði en í áætlun fjárlaga innheimta tekna á tímabilinu janúar ágúst tvö þúsund og ellefu samanborið við sama tímabil í fyrra styður þetta endurmat spáð er hagvexti á árinu tvö þúsund og tólf upp á þrjú komma eitt prósent milli ára þó að nýjar spár hafi komið fram sem sýna nokkuð aðra niðurstöðu eins og spá alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða nú síðast haustspá seðlabankans er rétt að minna á að fjárlagafrumvarpið byggir á einni tiltekinni spá og öllum atriðum hennar en ekki bara sumum þannig verður það að vera og þannig er gert ráð fyrir að það sé gert í fjárreiðulögum að fjárlagafrumvarpið byggi á síðustu opinberu þjóðhagsspá sem er spá hagstofunnar frá áttunda júlí síðastliðnum það er því misskilningur að hægt sé að standa þannig að málum að byggja á sumum þáttum þeirrar spár en öðrum ekki það væri hringl og ekki samboðin vinnubrögð hinu háa alþingi hitt er svo jafnljóst að þegar ný spá kemur frá hagstofunni í októberlok eða byrjun nóvember eru að sjálfsögðu allar forsendur endurreiknaðar miðað við það engu að síður er hér byggt á þessu og því að innlend eftirspurn vaxi um fjögur prósent á næsta ári nokkur veigamikil atriði gera það að verkum að tekjur ríkissjóðs munu að óbreyttu vaxa nokkru hægar en hagkerfið í heild fyrst má þar nefna lækkun tryggingagjalds í samræmi við viljayfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga sú breyting ein og sér hefur þau áhrif ef heldur sem horfir að tekjur af þessum stofni verða sjö komma sex milljörðum króna minni en ella það er sem nemur núll komma fjögur prósent af landsframleiðslu þá hefur úttekt séreignarsparnaðar samkvæmt sérstökum heimildum bætt ríflega tvö prósent við tekjuskattstofn einstaklinga að jafnaði árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og ellefu en á næsta ári fer að draga úr þessum áhrifum jafnframt mun verðtrygging persónuafsláttar sem lögfest var

miðað við fyrirliggjandi forsendur og hefur það verulega neikvæð áhrif á tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti einstaklinga á árinu tvö þúsund og tólf tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti einstaklinga mundu því að óbreyttu lækka milli ára og samsvarar sú lækkun um núll komma sex prósent af landsframleiðslu

ríkisfjármálanna í átt að jafnvægi margháttaðar breytingar hafa verið gerðar á skattkerfinu allt frá því í desember tvö þúsund og átta í því skyni að styrkja tekjuöflun ríkissjóðs og sporna við áhrifum samdráttar á helstu skattstofna ekki hefur þó verið hróflað við grundvallaruppbyggingu tekjuöflunarkerfisins sem hefur fengið góða einkunn í úttekt sérfræðinga alþjóðagjaldeyrissjóðsins breytingarnar sem gripið hefur verið til hafa hins vegar tekið mið af stefnu stjórnvalda í átt til meiri tekjujöfnunar og aukinnar hlutdeildar þjóðarinnar í arði af auðlindum hennar auk þess að styðja við hagvöxt ný form skattlagningar bæði á sviði umhverfisskatta og sérstakrar skattlagningar á fjármálafyrirtæki hafa verið tekin upp í ljósi alþjóðlegrar þróunar en þau eru í mörgum tilvikum einnig til skoðunar eða þegar komin til framkvæmda í nágrannalöndum okkar ljóst er að markmiði stjórnvalda um jafnvægi í ríkisfjármálum á næstu árum verður ekki náð nema með nokkrum frekari tekjuöflunaraðgerðum á næsta ári í því ljósi eru þær fram settar sérstakar tekjuöflunaraðgerðir á árinu tvö þúsund og tólf sem skila eiga ríkissjóði tuttugu komma sjö milljörðum króna þar af er aðeins um helmingur í formi skatttekna þar sem reiknað er með að ríkissjóður komi til með að njóta verulegra tekna af eignum sínum bæði með sölu þeirra og í formi arðs að teknu tilliti til tekjuáhrifa þessara aðgerða munu frumtekjur ríkissjóðs vaxa um núll komma þrjú prósent af landsframleiðslu milli áranna tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf úr tuttugu og átta komma eitt prósent í tuttugu og átta komma fjögur prósent á árinu tvö þúsund og tólf eru samkvæmt fjárlagafrumvarpinu uppi áform um eftirtaldar tekjuöflunaraðgerðir dregið verður úr frádráttarbærni iðgjalda vegna viðbótarlífeyrissparnaðar frá tekjuskattsstofni þannig að hámark launþega verði tvö prósent af launum í stað fjögurra prósenta áður áætluð tekjuáhrif eru metin einn komma fjórir milljarðar króna á ársgrundvelli sambærilegur skattur á launastofn hefur verið lagður á þessar og fleiri atvinnugreinar sem undanþegnar eru virðisaukaskatti síðustu tvo áratugina í danmörku

tekið verður upp viðbótarskattþrep fyrir auðlegðarskatt það er á hreina eign yfir hærri mörkum en nú er endanleg útfærsla liggur ekki fyrir en miðað er við að viðbótartekjur af breytingunni verði nálægt einum komma fimm milljörðum króna því má skjóta inn hér að í mörgum löndum í kringum okkur er í innleiðingu skattur af svipuðum toga á efnamestu hópa samfélaganna meira að segja í sjálfum bandaríkjum norður ameríku lokaskrefið verður tekið í innleiðingu kolefnisgjalds þannig að gjaldið verði miðað við fullt viðmiðunarverð á uppboðsmarkaði losunarheimilda í evrópu í stað sjötíu og fimm prósent nú

tekjuáhrif þessarar breytingar eru áætluð fjóra komma fimm milljarðar króna á ársgrundvelli og koma heilsársáhrif ekki fram fyrr en á árinu tvö þúsund og þrettán

gangi þessi áform eftir munu framangreindar skattbreytingar skila ríkissjóði um níu komma sjö milljörðum króna á næsta ári þá er reiknað með að framlenging heimildar til að taka út séreignarsparnað muni leiða til tveggja milljarða króna viðbótartekna af tekjuskatti aðrar ráðstafanir til að auka tekjur ríkissjóðs um níu milljarða króna verða í formi eignasölu og aukinnar kröfu til greiðslu arðs af eignum ríkissjóðs samtals er þessum aðgerðum því ætlað að skila ríkissjóði tæpum tuttugu og einum milljarði króna í viðbótartekjur á árinu tvö þúsund og tólf þegar allt er lagt saman hljóðar tekjuáætlun ársins tvö þúsund og tólf upp á samtals fimm hundruð tuttugu og einn komma fimm milljarða króna sú niðurstaða felur í sér átta prósent aukningu í krónum talið milli ára en fjóra komma tvö prósent aukningu að raunvirði sem hlutfall af landsframleiðslu hækka þetta er rétt heildartekjurnar lítillega úr tuttugu og níu komma fjögur prósent í tuttugu og níu komma sex prósent raunaukning skatttekna milli áranna tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf verður hins vegar talsvert minni en heildarteknanna það er tvö prósent sama niðurstaða fæst á landsframleiðslumælikvarðann en skatttekjur sem hlutfall af vergri landsframleiðslu munu lækka um núll komma fjögur prósent milli ára samkvæmt tekjuáætlun frumvarpsins úr tuttugu og sex komma níu prósent í tuttugu og sex og hálft prósent þessi lækkun skýrist einkum af minni tekjum af tekjuskatti einstaklinga eins og áður var minnst á það eru því fyrst og fremst áform um auknar tekjur af arðgreiðslum frá ríkisfyrirtækjum og eignasala sem gera það verkum að heildartekjur ríkissjóðs halda í við vöxt landsframleiðslunnar frá þessu ári yfir á næsta ár en ekki skatttekjurnar

á útgjaldahlið frá fjárlögum þessa árs koma til vegna kjarasamninga sem gerðir hafa verið á árinu svo og vegna verðlags og gengishækkana hér er um verulegar hækkanir að ræða og eru fjárveitingar vegna þessara liða samtals auknar um tæpa tuttugu og sjö milljarða króna bætur almanna og atvinnuleysistrygginga hafa hækkað að jafnaði um átta komma eitt prósent og laun opinberra starfsmanna um fimm prósent vegna kjarasamninga hækkar grunnur almannatrygginga og atvinnuleysisbóta um tæpa tíu milljarða króna frá fjárlögum þessa árs og laun opinberra starfsmanna um ellefu komma fjóra milljarða króna í fjárlögum þessa árs var hækkun á almennu verðlagi einnig vanmetin og er gert ráð fyrir að það vanmat verði bætt í fjárlögum næsta árs annars vegar er um að ræða útgjöld vegna endurskoðunar á verðbólguþróun ársins tvö þúsund og ellefu um einn komma sex prósent og hins vegar spá um þrjú komma sjö prósenta hækkun á verðlagi á árinu tvö þúsund og tólf almennar verðhækkanir sem taka mið af þróun verðbólgu nema um fjóra komma þremur milljörðum króna þá eru áhrif af veikingu á gengi íslensku krónunnar miðað við septembergengi ársins í ár og nóvembergengi ársins í fyrra metin á um einn komma þrjá milljarða króna til hækkunar og vaxtagjöld eru auk þess hækkuð um fjóra komma sjö milljarða króna þó nokkrar breytingar verða á útgjöldum til hækkunar og lækkunar í frumvarpinu fyrir utan launa og verðlagshækkanir þar er helst að nefna að endurmetin er fjárþörf elli og örorkulífeyris og hækka útgjöld vegna þessa samtals um þrjú komma tvo milljarða króna skýrist það fyrst og fremst af vanmati á tekjutryggingu öryrkja í fjárlögum tvö þúsund og ellefu útgjöld til sjúkratrygginga hækka um tvö komma sjö milljarða króna aðallega vegna þess að aðhaldsmarkmiðum í sérfræðilækniskostnaði hefur ekki verið náð auk þess er þó nokkur magnvöxtur bæði í lyfjakostnaði og brýnni læknismeðferð erlendis til að mæta erfiðum aðstæðum á vinnumarkaði eru útgjöld hækkuð annars vegar um átta hundruð milljóna króna til að skapa námstækifæri fyrir allt að eitt þúsund atvinnuleitendur og um fjögur hundruð fjörutíu milljónir króna til að tryggja námspláss í framhaldsskólum fyrir alla umsækjendur undir tuttugu og fimm ára aldri sem uppfylla skilyrði fyrir inngöngu frumvarpið ber því með sér fullar efndir á því metnaðarfulla átaki á sviði menntunarmála sem var til umfjöllunar í tengslum við gerð kjarasamninga á síðasta vori þá er tekjutrygging örorku og ellilífeyrisþega hækkuð um átta hundruð milljóna króna vegna fjölgunar bótaþega og samkomulags ríkisstjórnar og lífeyrissjóða um að koma í veg fyrir víxlverkun milli bóta almannatrygginga og lífeyrisgreiðslna úr lífeyrissjóðum hækkun á framlagi til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga nemur um einn komma tveimur milljörðum króna en þar af hækka lögbundin framlög um tæpar sex hundruð milljóna króna og sérstakt tímabundið framlag vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga um tæpar sjö hundruð milljóna króna að lokum má nefna að framlag til lánasjóðs íslenskra námsmanna er hækkað um rúmar fimm hundruð milljóna króna vegna tíu prósenta hækkunar framfærslugrunns námslána á móti eru útgjöld atvinnuleysistryggingasjóðs lækkuð um þrjú komma fimm milljarða króna aðallega vegna minna atvinnuleysis þá er fjárþörf fæðingarorlofssjóðs lækkuð um einn komma einn milljarð króna en hún var ofmetin í fjárlögum ársins og það sama á við um framlög til þróunarsjóðs efta og eru framlögin lækkuð um níu hundruð milljóna króna útgjöld vegna barnabóta voru sömuleiðis ofmetin um átta hundruð milljóna króna í fjárlögum tvö þúsund og ellefu og lækka því útgjöld þeirra vegna sem því nemur ein veigamesta breytingin á útfærslum útgjaldahliðar fjárlagafrumvarpsins samanborið við fjárlög ársins tvö þúsund og ellefu er að dregið er umtalsvert úr aðhaldsráðstöfunum í fjárlögum tvö þúsund og ellefu námu beinar aðhaldsráðstafanir tuttugu og átta milljörðum króna en í þessu fjárlagafrumvarpi nema þær átta komma sex milljörðum króna og ég fór yfir aðferðafræðina í því sambandi fyrr í ræðu minni þá má loks nefna að nokkur ný framfaramál fá nú brautargengi í þessu fjárlagafrumvarpi og er það í raun í fyrsta skipti í þrjú ár sem um slíkt er að ræða ég hef þegar nefnt metnaðarfullt átak á sviði menntunarmála í þágu ungs fólks og atvinnuleitenda upp á einum komma tvo milljarða króna þá verður lagt fé til þess að hefja aðgerðir á grundvelli fyrirhugaðs samkomulags um að efla almenningssamgöngur um tvö hundruð milljóna króna lagðar verða tvö hundruð milljóna króna í að hefja aðgerðir til að jafna flutningskostnað á grundvelli tillagna sem í mótun eru hjá efnahags og viðskiptaráðuneyti lagðar verða þrjú hundruð milljóna króna af hálfu ríkisins í átak til að efla vetrarferðamennsku og staðið verður að fullu við þingsályktunartillögu um að auka framlög til þróunaraðstoðar raunaukning á þeim fjárveitingum verður um þrjú hundruð milljóna króna en utanríkisráðuneytið leggur nokkuð af mörkum með því að taka á sig viðbótaraðhaldskröfu í sínum rekstri þannig að unnt sé að gera þá aukningu að veruleika þá má loks nefna að bæði utanríkisráðuneyti og umhverfisráðuneyti fá nokkuð auknar fjárveitingar til að standa straum af stefnumótun og stefnu íslands á sviði norðurslóðamála og í því birtist áhersla á þann málaflokk eins og mótað hefur verið af hálfu ríkisstjórnar og alþingis með samþykkt þessa frumvarpsins mun rekstur íslenska ríkisins gangi það eftir vera langleiðina kominn á sjálfbæran grunn það er gríðarlegur árangur hvað sem annað snertir miðað við það hvernig staðan var hér til dæmis og útkoman varð á árinu tvö þúsund og átta og ekki síður í ljósi þess að árin tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu voru erfið samdráttarár í efnahagslífinu slík aðlögun er að sjálfsögðu til muna erfiðari á tímum þegar sjálft hagkerfið er í lægð engu að síður er í ljósi núverandi stöðu nauðsynlegt að setja fram ný og metnaðarfull markmið í ríkisfjármálum til að gera stöðu ríkissjóðs enn betri til framtíðar litið ekki kemur til greina að nú þegar vöxtur er tekinn við í hagkerfinu sé rétt að sýna einhver lausatök við rekstur ríkissjóðs og þá sérstaklega hvernig menn ætla að mæta þeim stórauknu skuldum sem ríkið hefur orðið að taka á sig vegna efnahagsáfallanna talsverð umræða hefur verið og er meðal fræðimanna hér á landi og ekki síður erlendis um þau viðmið sem eðlilegt sé að ríkisstjórnir setji sér í skuldamálum eða hið opinbera í heild sinni ef út í það er farið rækilega er farið yfir þetta í sérstakri umfjöllun í ríkisfjármálaáætluninni eins og þar kemur fram og er svo sem vel þekkt er almennt ekki talið heppilegt eða skynsamlegt að skuldir hins opinbera fari mikið yfir sextíu prósent af vergri landsframleiðslu heildarskuldir hins opinbera á íslandi eru ríflega hundrað prósent af vergri landsframleiðslu og því talsvert í land að ná fyrrgreindum markmiðum samanborið við önnur lönd jukust skuldir hins opinbera einna mest á íslandi af öllum löndum eftir hrun en síðan þá hefur þróunin hins vegar verið nokkuð önnur hér en er í þeim löndum sem við berum okkur gjarnan saman við það er skuldir hins opinbera eru enn að aukast umtalsvert og munu jafnvel aukast á næstu árum í nokkrum þeim löndum sem orðið hafa fyrir að einhverju leyti sambærilegum efnahagshremmingum og við á sama tíma hins vegar og við sjáum nú fram á það að skuldir hins opinbera á íslandi hafa náð hámarki og munu fara lækkandi sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á komandi árum með vaxandi landsframleiðslu og hagvexti sextíu prósent viðmiðið fyrir hið opinbera í heild það er bæði ríki og sveitarfélög þýðir auðvitað að báðir aðilar þurfa að sameinast um markmið til að ná fram á næstu árum viðunandi skuldastöðu í dag skuldar ríkið rúmlega áttatíu prósent af vergri landsframleiðslu og sveitarfélögin í heild um tuttugu prósent hvað ríkið varðar sýnir ríkisfjármálaáætlunin að með raunhæfri og aðhaldssamri ríkisfjármálastefnu samhliða auknum hagvexti er fullkomlega raunhæft að ríkissjóður geti minnkað skuldir sínar á næstu árum og að á árabilinu tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og nítján verði skuldir ríkissjóðs komnar niður í um fjörutíu og fimm til fimmtíu prósent af vergri landsframleiðslu á sama tíma er ekki óeðlilegt að gera þá kröfu að skuldastaða sveitarfélaganna fari jafnframt jafnt og þétt batnandi og verði ekki hærri en tólf til fimmtán prósent af vergri landsframleiðslu á sama tímabili gangi þetta eftir hjá báðum aðilum mundi hið opinbera í heild vera komið í viðunandi skuldastöðu um eða upp úr miðjum þessum áratug að sjálfsögðu þarf þó að setja hér þann fyrirvara á að nauðsynlegt er að fara í nánari greiningarvinnu og það verður gert meðal annars á grundvelli þess samstarfs sem ríki og sveitarfélög eru nú að byggja upp sín í millum um samræmda og heildstæða hagstjórn fyrir hið opinbera á íslandi í þeim efnum fagna ég sérstaklega nýjum sveitarstjórnarlögum og þeim fjármálareglum sem þar voru settar sem og þeim hagstjórnarsamningi milli ríkis og sveitarfélaga sem ætlunin er að byggja á þeim grunni meðal annars með vaxandi flutningi verkefna frá ríki til sveitarfélaga vex væri sveitarfélaganna í hinum opinbera rekstri og mikilvægi fjármála þeirra fær meiri þyngd í hagstjórnarlegu tilliti um það bil þriðjungur sem sveitarfélögin fara með í dag af hinni opinberu veltu gæti þannig á næstu árum vaxið í um fjörutíu prósent til dæmis með flutningi málefna aldraðra sem vonandi verður að veruleika innan skamms svo ekki sé talað um ef við bættust hlutir eins og heilsugæsla eða jafnvel framhaldsskólar ég hef áður haldið því fram eða sett það fram sem markmið af minni hálfu að æskilegt væri að innan ekki mjög langs tíma hefðu verk skipast þannig að sveitarfélögin færu með um helming hinnar opinberu þjónustu þannig að við værum að tala um um það bil jafngild stjórnsýslustig ríkis og sveitarfélaga hvað þetta snertir af sjálfu leiðir að verði þróunin í þessa átt vex mikilvægi þess að einnig fjármál sveitarfélaganna séu traust og sjálfbær ríkið mun þá minna geta beitt sínum stjórntækjum einhliða eftir því sem hlutfall annarra af hinum opinbera rekstri stækkar aðgerðir ríkisins verða þá bitminni ef svo má að orði komast eftir því sem hlutfall ríkisútgjaldanna er lægra af opinberum heildarútgjöldum það er mikilvægt að umræða fari fram um þessi mál

og varðandi fjárlagafrumvarp næsta árs geri ég þó að sjálfsögðu ekki lítið úr mikilvægi þess ég hlýt að vænta þess að þingheimur fagni því að við höfum þó náð þeim umtalsverða árangri sem raun ber vitni og getum byggt á honum í framhaldinu til að styrkja enn stöðuna í þessum efnum að þessu sögðu frú forseti legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar og vænti góðs samstarfs við nefndina um vinnu við frumvarpið